Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, il est de notre devoir de faire le maximum pour lutter contre la déforestation. En effet, les forêts jouent un rôle essentiel en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation des effets de ce dernier. Or, le développement très rapide, ces dernières années, de la monoculture du palmier à huile est à l'origine d'une partie de la déforestation mondiale.

Plusieurs pistes ont été lancées dans ce rapport et certaines me semblent particulièrement importantes, notamment le soutien d'une production d'huile de palme durable, garante de la forêt, qui assure une grande transparence dans la production et une bonne traçabilité tout en permettant le maintien de l'agriculture locale et de ses emplois. Dans ce cadre, je soutiens les propositions en faveur d'une information plus simple et plus compréhensible pour les consommateurs sur l'huile de palme durable, ainsi que la mise en place d'une certification unique. J'aimerais m'arrêter un instant sur la question des biocarburants. Il ne faut pas confondre la question de l'huile de palme avec celle, plus globale, des huiles végétales, telles que le colza, qui peuvent être des coproduits nécessaires à notre autosuffisance en matière de protéines tout en répondant à une logique d'économie circulaire.